Elnök Asszony, kedves Jurová Biztos Asszony, engedje meg, hogy tájékoztassam, Magyarország is azon országok közé tartozik, amely ugyan nem ratifikálta a nők elleni erőszakról szóló isztambuli egyezményt, de kriminalizálta, büntetni rendelte a Büntető Törvénykönyvben hosszú évekkel ezelőtt a zaklatás bűncselekményét. Mi sem jellemzőbb az Európai Unióra és az Európai Bizottságra, minthogy ilyen tudatlanul, ilyen információhiányban tesznek kinyilatkoztatásokat, és például a

Pontosan azért, mert kriminalizáljuk a stalkingot, a zaklatást, és nagyon komoly joggyakorlatunk alakult ki, én büntetőjogászként és európai parlamenti képviselőként, a nőjogi bizottság tagjaként elég komoly kutatást folytatok arról, hogy hogyan lehet differenciálni a zaklatásos cselekményeknél, főleg, hogy milyen szempontok alapján lehet kvázi bejósolni az életveszélyességét a zaklatásnak, amikor nem elég, kedves Jurová Asszony és kedves szakemberek, nem elég a távoltartás, ilyenkor előzetes letartóztatásra van szükség. Szívesen megosztom Önnel a kutatásaim eredményeit, hogy ha nem jelent problémát, hogy magyar szakember vagyok.